Zgodba, ki jo bom opisovala, ima naslov Polnočno sonce. Zgodba govori o deklici, ki ima zelo redko bolezen, ker ne sme biti predolgo izpostavljena soncu. Čez dan je doma, večer pa se pogosto odpravi na železniško postajo, kjer potnikom igra na svojo kitaro. Tam se nekega večera sreča s svojo simpatijo, s katero se spusti v poletno romanco. In v tem času druženja se zaljubita drug v drugega. Njena zadnja želja na koncu filma je, da bi z njim lahko odšla na ladjo in opazovala sončni vzhod. Želja se ji tudi na koncu izpolni in tako deklica na ladji umre. Mesto Maribor. Maribor je drugo največje slovensko mesto in je del Podravske regije. Velja za gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno in zdravstveno središče celotne severovzhodne Slovenije. V Mariboru lahko najdemo veliko različnih infrastruktur in dejavnosti za početi v prostem času. Osebno najraje grem v Mestni park, k trem ribnikom, ki so ena izmed znamenitosti Maribora. V poletnem času pa rada obiščem Festival Lent, kjer je vsako leto veliko koncertov in zabave. Jed, ki jo bom opisala, so njoki v smetanovi omaki. Najprej očistimo in narežemo piščanca na majhne koščke in ga nato začinimo. Kasneje ga postavimo na olje in ga spražimo. V tem času segrejemo vodo, tako da zavre, in vanjo vstavimo njoke. Ti se kuhajo okrog sedem minut. Počakamo, da se skuha, in jih nato primešamo k piščancu. Naslednje dodamo še smetano za kuhanje in počakamo pet do deset minut, da se iz nje naredi gosta omaka. Jed je končana.